Dincolo de raportul echilibrat al colegului nostru Howitt, câteva întrebări merită puse astăzi în această dezbatere, pentru că Macedonia, alături de Turcia, reprezintă țările care așteaptă un semnal pozitiv de la Uniunea Europeană. Se pare că Turcia va fi un eșec, și probabil și Macedonia, dacă nu există voință. Voința politică trebuie demonstrată de aici, de la Bruxelles, pentru că ne cereți întotdeauna mai multă Europă, dar, din păcate, nu faceți foarte multe pentru a avea mai multă Europă și ne lăsăm ghidați de politicile cumva unilaterale ale unor state membre, ceea ce nu este, din punctul meu de vedere, admisibil. Este vorba de o decizie politică care este vital să fie luată pentru Uniune. Pentru că, în vederea unui eșec al Parteneriatului estic, care probabil este previzibil, cred că și un eșec al politicilor de extindere ar crea o imagine care nu ne ar pune deloc într o poziție favorabilă în fața cetățenilor europeni din punctul de vedere al încrederii și al creării coeziunii.

Important este, însă, să avem o gândire pozitivă, să nu mai folosim termeni care sunt cumva obstrucționiști. Eu cred că în Macedonia, ca și în întreaga zonă, relațiile etnice s au normalizat, sunt cetățeni care au dublă cetățenie, pentru că această țară permite dubla cetățenie, ceea ce alții nu tolerează. Nu ar trebui să mai vorbim despre ceea ce se cheamă antichizarea, un fenomen de recuperare a istoriei. Istoria este un bun de identitate culturală al fiecărui popor și trebuie să respectăm acest lucru Macedoniei că o facem mai mult sau mai bine sau mai rău, din punct de vedere estetic nu este la latitudinea noastră să judecăm, dar cert este că, din punctul nostru de vedere, al liberalilor europeni, este vitală începerea negocierilor și susținem acest lucru.